Na początku chciałbym podziękować panu posłowi Grubarczykowi za bardzo dobrą współpracę nad sprawozdaniem dotyczącym wieloletniego planu dla bałtyckich zasobów łososia.

Treść propozycji Komisji, na którą przecież czekaliśmy bardzo długo, nie była podstawą do konstruktywnej wymiany zdań niestety, rozporządzenie to bowiem będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę rybami łososiowatymi. Na szczęście, ponad podziałami udało nam się wspólnie wypracować dobry dokument i osiągnąć mocny kompromis, dzięki któremu nie zostały złożone żadne dodatkowe poprawki podczas tej sesji plenarnej.

Na szczęście, zapisy ukazujące zarybianie w bardzo złym świetle zostały usunięte. Teraz należy przede wszystkim skupić się na uzyskaniu lepszej jakości bezpieczniejszego genetycznie materiału do zarybień oraz do eliminacji nieodpowiednio przeprowadzonych zarybień. Bowiem tylko źle przeprowadzone zarybienia mogą mieć negatywne skutki dla różnorodności genetycznej populacji bałtyckich łososi. Zwróćmy uwagę na fakt, że bez zarybień restytucyjnych w wielu rzekach w ogóle nie mielibyśmy łososia.